Rozmawiamy dzisiaj o problemie dotyczącym milionów Europejczyków jak skutecznie walczyć ze śmiertelnym zagrożeniem, jakim jest smog, jak zapewnić czyste powietrze w miastach. Przez 12 lat pełniłem funkcję marszałka województwa świętokrzyskiego jednego z regionów w Polsce i wiem, jakim obciążeniem dla ludzi jest smog, który corocznie zabija ponad 40 tys.

Dlatego też w naszym regionie wdrożyliśmy program Zielone świętokrzyskie, aby zadbać o czyste powietrze w ramach ekologicznego, zrównoważonego rozwoju, który dotyczy jednego z regionów o najwyższym odsetku terenów chronionych przyrodniczo. Dzisiaj razem z polskimi samorządowcami chcę zaapelować o to, aby wypracować rozwiązanie, które pozwoli przywrócić zawieszone unijne finansowanie dla programu krajowego Czyste powietrze, który ma też ten sam cel.

Ograniczenie wjazdu niektórych pojazdów do miast może skutecznie zahamować smog, ale równocześnie może przyczynić się do wykluczenia komunikacyjnego, a tym samym ograniczenia możliwości pracy dla naszych obywateli. Dotyczy to szczególnie tych krajów, w których dochód jest niższy i zakup samochodu spełniającego wysokie standardy emisyjne jest dużym wyzwaniem. Nie możemy na to pozwolić, dlatego wprowadzaniu tych stref musi towarzyszyć rozwój sprawnej komunikacji miejskiej, aglomeracyjnej i tworzenie parkingów na obrzeżach tych stref. Musimy również zadbać o rozwój infrastruktury paliw alternatywnych, tak aby upowszechniać technologie niskoemisyjne.